Señora presidenta, durante estos meses de negociaciones hemos visto diferentes posiciones, más o menos duras, pero lo que no hemos visto ha sido ningún avance. Se habla de unidad de Europa, de las empresas, de los derechos de los ciudadanos, pero, en todo este periodo, no se ha dicho nada, absolutamente nada, de los trabajadores, los grandes olvidados del

En la zona existe una interdependencia social y económica que va a ser alterada, alterada, por supuesto, a peor, porque nada se dice en las negociaciones de cómo proteger el empleo y las condiciones de los trabajadores. Todos los intentos por tener el brexit más beneficioso atienden a los intereses económicos de las empresas y los mercados y, una vez más, son los trabajadores los que se ven amenazados y desamparados, al ser la última prioridad en la mesa de negociación.